virðulegi forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi um breytingu um atvinnuleysistryggingar sem eru númer fimmtíu og fjögur tvö þúsund og sex í frumvarpinu eru tvær greinar annars vegar gildistökugreinin og hins vegar efnisgreinin sem geymir breytinguna sem lögð er til að verði gerð á lögunum hún er svo hljóðandi með leyfi forseta við fjórtándu greinar bætist ný málsgrein er verði fimmtu málsgrein svohljóðandi vinnumálastofnun er heimilt að veita undanþágu frá skilyrðum b til e liðar fyrstu málsgreinar þannig að hinn tryggði geti talist vera í virkri atvinnuleit stundi hann nám sem nýtist honum beint í atvinnuleit og er ætlað að veita honum aukin starfsréttindi auka hæfni hans til starfa og bæta vinnufærni svo sem iðnnám eða meistaranám slíka heimild má þó einungis veita hinum tryggða til tveggja ára og skal hann skila viðunandi námsárangri og uppfylla önnur þau skilyrði sem skilgreind eru í reglugerð samanber sjöttu málsgrein heimildina skal einungis veita búi hinn tryggði ekki þegar yfir þeirri menntun eða réttindum sem um ræðir gert er ráð fyrir því að lögin öðlist þegar gildi

með leyfi forseta frumvarpinu er ætlað að veita atvinnulausum rétt til atvinnuleysisbóta meðan á námi stendur lagt er til að vinnumálastofnun fái heimild til að veita undanþágu frá skilyrði um virka atvinnuleit stundi sá sem tryggður er samkvæmt lögunum nám sem ætlað er að auka við starfsréttindi hans og bæta vinnufærni tekið er fram að iðnnám sem veitir starfsréttindi geti fallið undir heimildina sem og meistaranám að öðru leyti er ekki gerð frekari afmörkun á því hvaða nám er um að ræða og það eftirlátið félagsmálaráðherra að útfæra slíkt nánar í reglugerð með því er einnig gert ráð fyrir svigrúmi til að meta hvert tilvik fyrir sig til viðmiðunar eru þó sett þau skilyrði að námið þurfi að nýtast hinum tryggða beint í atvinnuleit hans og veita aukin starfsréttindi ásamt því að auka hæfni til starfa og bæta vinnufærni þá er eðlilegt að miða við að heimildin sé einungis nýtt til náms sem leiði til starfshæfni sem líklegt er að þörf sé fyrir í þjóðfélaginu til lengri tíma litið með því væri til dæmis hægt að opna fyrir möguleika fólks til að hefja háskólanám án þess að þurfa að geyma áunna atvinnuleysistryggingu í samræmi við tuttugustu og fimmtu grein laganna miðað er við að heimildin sé bundin við viðbótarréttindi eða nám og er einna helst hugsuð fyrir þann hóp atvinnulausra sem einungis býr yfir grunnmenntun til að bæta við nám sitt og auka þannig líkur á að finna starf samkvæmt tölum hagstofunnar frá árinu tvö þúsund og sjö voru tuttugu og átta prósent einstaklinga á vinnumarkaði á aldrinum tuttugu til sextíu og fjögurra ára án viðurkenndrar starfs og framhaldsskólamenntunar þetta samsvarar fjörutíu og fimm þúsund manns að sama skapi er hlutfall þeirra mjög hátt meðal atvinnulausra en tæp sextíu prósent atvinnulausra í lok árs tvö þúsund og átta voru einungis með grunnskólamenntun mikilvægt er því að bæta úrræði þessara einstaklinga til að auka vinnufærni sína með því að bæta við námsúrræðum í athugasemdum við frumvarp til laga um vinnumarkaðsaðgerðir númer fimmtíu og fimm tvö þúsund og sex kemur fram að námsúrræði hafi þótt mjög mikilvægt vinnumarkaðsúrræði en slíkum úrræðum er ætlað að auka vinnufærni atvinnulausra

þar að með námsúrræðum sé ekki átt við hefðbundið framhaldsskólanám eða nám á háskólastigi samanber einnig reglugerð númer þrettán tvö þúsund og níu um nám og námskeið sem eru viðurkennd sem vinnumarkaðsúrræði í frumvarpinu er því um víkkun hugtaksins að ræða vegna aðstæðna í samfélaginu og í samræmi við markmið vinnumarkaðsaðgerða er gert ráð fyrir að þessi breyting nýtist atvinnuleitendum beint og auki ráðningarmöguleika þeirra til framtíðar sú kvöð er þó lögð á þá sem nýta sér námsúrræði laga um vinnumarkaðsaðgerðir að þeir þurfi að vera tilbúnir að taka þau störf sem þeim bjóðast samanber fjórtándu grein laga um atvinnuleysistryggingar með frumvarpinu er opnað fyrir þann möguleika að útfæra nánar vinnumarkaðsúrræðin með því að breyta viðeigandi reglugerðum þannig að til boða standi lengra nám sem ekki þarf að hætta að stunda ef starf býðst slíkt nám nýtist einstaklingum þegar vinnumarkaður tekur við sér að nýju og er einnig þjóðfélaginu til góða þar sem sérþekking og vinnufærni einstaklinga eykst þannig er nú greinargerðin með frumvarpinu sem er ætlað að lýsa tilganginum með því og svo sem ekki miklu við það að bæta ég hygg að flestir geti verið sammála um það að fólk sem komið er út á vinnumarkað og er yfirleitt búið að stofna fjölskyldu og koma sér þaki yfir höfuðið með tilheyrandi skuldum og skuldbindingum er ekki vel í stakk búið til að hefja nám þegar það hefur misst vinnuna vegna þess að það hefur engar tekjur og þarf að kosta námi eingöngu með láni frá lánasjóði íslenskra námsmanna ef þau eru í boði með þessu móti gefst fólki kostur á að halda atvinnuleysisbótum í tvö ár sem má segja að séu ígildi tekna eða launa á þessum tíma og þörf fyrir lántöku verður þá minni sem því nemur þannig að líklegra er að viðkomandi einstaklingar séu í færum til þess að kljúfa fjárhagslega að stunda þetta nám sem þeir hafa kosið sér og er ætlað til þess að auka vinnufærni eins og það heitir gera þeim kleift að stunda störf sem þau áður höfðu ekki kunnáttu til eða menntað sig til þannig að aðgerðin sem slík er skynsamleg hún er líklega þjóðhagslega hagkvæm og breytir

hverjum tíma eða að minnsta kosti á þeim tíma sem menn sjá fram í tímann þetta er tilgangur málsins hann er brýnn núna sérstaklega þegar fjöldi atvinnulausra er kominn upp í sautján þúsund manns samkvæmt nýjustu tölum sem er að nálgast tíu prósent atvinnuleysi og við þessar aðstæður er nauðsynlegra en oftast nær að opna þessi úrræði til þess að atvinnulausir hafi þau í boði ég hygg að ef það yrði gripið til þessa ráðs sem auðvitað kostar töluvert fé úr ríkissjóði þá muni það þegar til lengri tíma er litið skila sér til baka

meiri getu á því sviði sem um er að ræða störf sem þá eru unnin af fólki sem kann til verka og skapar tekjur tekjur sem gefur ríkissjóði tekjur af því þannig að allt snýst þetta um það að þessi hringrás nái að snúast og þegar upp er staðið mun ríkissjóður líklega standa vel til lengri tíma meðal annars annars vegna aðgerða sem þessara ég legg til virðulegur forseti að málinu verði vísað